Gospođo predsjednice, čestitam zemlji predsjedavateljici na impresivnim rezultatima u digitalizaciji nadajući se usvajanju direktiva koje će cijeloj Europskoj uniji, urbanim i ruralnim dijelovima, planinskim područjima i otocima omogućiti zajedničku digitalnu budućnost s jednako dostupnim sadržajem i uslugama.

Nadam se da će, nakon što zadovoljimo kriterije, europske institucije spriječiti moguću političku blokadu našeg ulaska. Vjerodostojnost Europske unije ovisi i o tome hoće li biti uklonjena bodljikava žica koju su na naše granice razvukli upravo naši susjedi zemlje članice Europske unije. Podržavam start PESCO a i dodatnu obrambenu koordinaciju, posebno jače uključivanje malih i srednjih poduzeća u zajedničke projekte financirane europskim fondovima i programima. Dobro je što će već sljedeći sastanak programa čelnika biti posvećen socijalnoj Europi, poslovima i rastu. Raduje i samit EU Zapadni Balkan, ali rasprave trebaju biti fokusirane na proširenje, a ne samo na pomoć ovim zemljama u slučaju nove migrantske krize.